Pani Przewodnicząca! Badanie przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje Unii Europejskiej to ważny aspekt działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, jawność i przejrzystość działania administracji jest bowiem jedną z wartości otwartych społeczeństw państw członkowskich. Dlatego to Parlament Europejski powołuje Rzecznika i poprzez Komisję Petycji nadzoruje jego pracę. Jak wynika ze sprawozdania za rok ubiegły, przedmiotem największej liczby skarg i aż 33 zakończonych postępowań jest nadal problem publicznego dostępu do dokumentów unijnych. Aktywność biura Rzecznika, jego działania i zalecenia nie przekładają się zatem na poprawę jakości pracy skarżonych instytucji tak, jak należałoby tego oczekiwać.

W oparciu o powyższe argumenty wstrzymałem się od głosu.